Katastrophen bergen die zwingende Notwendigkeit, dass man sich erstens darum kümmert, um kluge Lösungen zu finden, damit so etwas nie wieder passiert, aber andererseits muss man sich auch davor hüten, zu dramatisieren.

Ich finde es klug, dass man die Probleme analysiert, die Fakten analysiert und dann zu Lösungen kommt und nicht schon Lösungen weiß, bevor man überhaupt die Sachverhalte aufgeklärt hat.

Allerdings ist auch wahr, dass das Problem, wie eben beschrieben, in den USA stattgefunden hat und hier in den letzten Jahrzehnten kein Problem dieser Art aufgetaucht ist. Das darf einen nicht in Sicherheit wiegen, aber das verlangt schon, dass man auch sorgfältig darüber nachdenkt, was zu verändern ist, ob etwas zu verändern ist, an welchen Stellen zu verändern ist, und man nicht nach dem Motto Die Katastrophe ist da Hauptsache, wir ändern hier etwas und machen neue Vorschläge vorgeht. Also weder Dramatisierung noch Verharmlosung, sondern Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit sind angesagt, und ich finde, der Weg, der hier gegangen wird, ist total richtig und vernünftig.